Podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani predstavniki ministrstva, gospa državna sekretarka, kolegice in kolegi! Izjemno sem vesel, kolegice in kolegi, da smo vas poslanke in poslanci Nove Slovenije uspeli poenotiti, da smo vse poenotili vsaj v eni točki in ta je, da je družinska politika za državo, za slovensko družbo izjemnega pomena. Vidim, nihče ne protestira, torej govorim resnico in je ta ugotovitev točna. Bil bi še bolj vesel, če bi zdaj, ne ko se je pred stotimi dnevi postavljala nova vlada, če bi imeli ministrstvo za družino. Zakaj ni dobro, da imamo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, to vse skupaj? Občutek je, vtis je, da je družinska politika del socialne politike. Gotovo se tukaj spet vsi strinjamo, da ni in da ne sme biti. In če že dobimo toliko novih državnih sekretarjev naj bodo, naj delajo, pričakujemo rezultate pred prvimi poletnimi parlamentarnimi počitnicami, kot vsi napovedujete. Mi v Novi Sloveniji ne bi imeli niti besedice kritike, če bi vaša vlada imela tudi ministrstvo za družino. Verjamem, da premorete odlične kadre, bi premogli odlično ministrico oziroma ministra za družine. No, ampak še je čas, zelo hitro lahko spremenimo zakon o vladi. In to bi bil en izjemno dober signal za slovensko družbo. Velikokrat smo že ponavljali, če mlade vprašate, kaj je vaša največja vrednota, večinsko odgovarjajo: družina. Zanimivo koliko poznam te javnomnenjske raziskave, ni zdravje na prvem mestu. Na prvem mestu je družina. Kaj pomeni družina, zdaj ni čas, da bi vse to razglabljal. Tukaj med nami sedite strokovnjaki s tega področja, ki bi nam lahko na dolgo razlagali, kaj pravzaprav pomeni družina in kako in zakaj je pametno, da imamo dobro družinsko politiko. Zdaj tako, da nas sprašujete, kje vzeti denar, to je spet ta konstantna, ne, kje vzeti, kje je vir, ne pa, pa ni celovito, je parcialno, ni sistemsko, ne, pa kje vzeti denar. Mi vas nismo spraševali, kje boste vzeli tristo osem milijonov, mi vas ne sprašujemo, kje boste vzeli denar, da so odhajajoči ministri na polno zaposlovali in seveda da tudi ta ministrska ekipa zaposluje. Ma normalno, sebi politično lojalne ljudi. Na prvem mestu gotovo politična lojalnost, na četrtem mestu najbrž že potem tudi kompetence. Zelo, dobro bi bilo, da bi si osvežili resolucijo o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji. Zakaj to resolucijo omenjam? Zato, ker jo je državni zbor sprejel praktično na svojem nekem začetku, ko smo delali to državo. Namreč, leta julija dva tisoč triindevetdeset in, dejstvo je, da vse države članice Organizacije združenih narodov priznavajo pomen in vlogo družine v družbi in tudi potrebo po njenem varstvu s strani družbe oziroma države. To imamo zelo dobro zapisano v slovenski ustavi. Koliko res to tudi izvajamo, ja, okej, ustava ni izvršilni akt, ampak daje pa en zelo pomemben pravni okvir. Ne, in koliko zdaj to, dejstvo, da državo mora varovati družino, starše in otroke, koliko to res udejanjamo, je pa seveda stvar najbrž neke dolge analize in razprave. Temeljna načela, torej ta temeljna načela in potrebe, so potrjena s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, to tisti, ki veliko o tem govorite, ne, - človekove pravice, ste tukaj, ne? Tukaj mislim na vas. Torej so potrjena s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah, šestnajsti člen, z mednarodnim paktom o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, deseti člen ter mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah, triindvajseti člen. Najnovejši mednarodni dokument s tega področja pa je Konvencija o otrokovih pravicah, ki med drugim določa, da morajo države podpisnice, vsakemu otroku priznati pravico do življenjske ravni, ki ustreza njegovemu telesnemu, umskemu, duhovnemu, nravstvenemu in družbenemu razvoju, pri čemer eden ali oba starša nosita glavno odgovornost, da v skladu s svojimi sposobnostmi in gmotnimi zmožnostmi, zagotovita življenjske pogoje, potrebne za otrok razvoj. Pa da ne bom šel preveč daleč nazaj v leto triindevetdeset, naj spomnim nove kolegice in kolege, da je ta državni zbor dvajsetega februarja letos sprejel resolucijo o družinski politiki v Republiki Sloveniji, in sicer za obdobje, od leta dva tisoč osemnajst, to se pravi od letos pa za naslednje desetletno obdobje do leta dva tisoč osemindvajset. Mi pravzaprav s tem zakonom temu sledimo, samo to smo želeli in nič drugega. Ta naš zakon, tudi v nobeno v nobenem stališču ga ni kritiziral, da ne bi bil v soglasju z resolucijo o družinski politiki v Republiki Sloveniji za to desetletno obdobje - ni, ni v nesoglasju. Je nekako postavljen v okvir, ki ga resolucija določa. Če res nič drugega ne, potem mislim, da bi da bi pa morali sprejeti vsaj prvi člen, če že, ampak za to imamo drugo obravnavo, ne. Lahko na dolgo kritiziramo, da so slabi izračuni, in kot vi pravite - nesistemski in tako naprej. Mi smo nasprotovali rešitvi, mislim, da je bila pred kakšnim letom, kot je povedala kolegica Iva Dimic, ko je ministrica in potem seveda tudi koalicija, predlagala in to sprejela, da bi za da novorojenec dobi paket, paket nekih materialnih dobrin. To je danes v veljavi, a ne? Ampak koliko vem, to ne deluje, ker ministrica, še torej prejšnja, ni uspela zagotoviti, kdo bi zdaj naj bil ta dobavitelj, in to je lahko velik problem, ne. To je lahko velik problem in bi se takoj lahko ministrici, tokrat pa že sedanji, očitalo, ne, da ima kakšne povezave z dobavitelji in tako dalje. Zato mi pravimo - ta pomoč ob rojstvu otroka, je enkratni prejemek namenjen nakupu opreme oziroma potrebščin za otroka. Se pravi, gre za finančni prejemek izražen v evrih, in sicer predlagamo petsto evrov. Zakaj ne bi staršem pustili te svobode? Zakaj bi mi njim omejevali, zdaj bom malo karikiral, da morajo nujno za svojega sinčka kupiti rozastega medvedka? Oziroma da jim ga kar država domov prinese. A ne. Tu se nam to, ne zdi smiselno, zato te zadeve, s tem zakonom našim zakonom popravljamo. Jaz verjamem, da je tudi z vaše strani, drage koalicijske kolegice in kolegi, veliko predlogov za izboljšavo našega zakona. Saj to je ravno namen parlamentarne procedure. Ne nas držati za besedo, če je kje kakšna številka na drugi decimalki ni dobra. Dajmo jo potem popraviti. Če je petsto evrov preveč, pa dajmo reči štiristo petdeset evrov. Če je petsto evrov premalo, dajmo reči petsto petdeset. Saj to je stvar diskusije. To je stvar svobode parlamentarne, razprave. To ni diktatura. Tako da - šele potem v drugi obravnavi, lahko ta zakon spremenimo, ga optimiramo, lahko ga v drugi obravnavi tudi izničite, tako da dejansko, zbrišete vse člene, ampak da vsaj imamo možnost neke razprave, kamor bi seveda pojavili tudi povabili tudi strokovno javnost. Kot veste, v prvem branju lahko pride samo ministrstvo - kar je hvale vredno, ne - nimamo pa tu zdaj nobenih, pogledal s strani strokovne javnosti. In verjamem, da iz da jih Sloveniji premoremo kar veliko. Hvala.